Katere igrice najrajši špilaš? Jaz sem včasih igral Rocket League pa še to pač tako malo, drugače pa nisem jaz glih za igrice. Rajši delam muziko pa ne vem, kaj drugega rajši. Zdaj delam muziko dve leti, drugače pa sem harmoniko špilal deset let. pa sem bil tudi po tekmovanjih pa nekaj dosegel. Pol sem se začel tudi učiti klavir. to mi ni bilo tako zanimivo glih, ker sem se po notah pa vse pa rajši bi te se kaj naučil, da bi zašpilati znal, zdaj pa znam samo lestvice pa to, zašpilati pa nič. Po pa sem se še zdaj v karanteni naučil kitaro, toliko malo. Za finte. Recimo, ja. Ja, zdaj. Glasbeno šolo sem naredil pet let, samo zadnjega letnika nisem, samo teorijo sem delal, ker takrat še ni bilo za frajtonarico sploh uradno, da lahko položiš izpite. Po pa se mi ni splačalo pa hodil sem tam pa so bili vsi tri, štiri leta mlajši od mene pa nisi se mogel z nikomer družiti pa ni mi bilo v užitek tja hoditi. Drugače dosti ljudi neuradno uči, na črno, pa ne rabijo, ampak ja, moral bi pa v zvezo bi te morali sprejeti harmonikarjev Slovenije. Pa potem espe bi moral odpreti pa vse, to pa se mi zdaj ne splača. Kar, ja, ker tisti, ki so v zvezi, so že dosti let na sceni, petnajst, dvajset ali pa imajo ansamble pa dosti učencev pa vse Ja, toti so vsi bili svetovni ali pa evropski ali pa nekaj ziher. Takrat ko sem še bil šestnajst, petnajst star, so mi pisali, če bi špilal v ansamblu pa to, samo sem še na tekmovanja hotel iti pa da bi kaj dosegel, po pa sem se, sem bil že kar dober pa mi je tam komisija skozi pravila spreminjala pa nekaj pa ni se mi dalo, ker je vse to glih tako podkupljeno vse pa nisem pol več hodil. Ja. Pa koliko jih pripelje. Pa še drugi. Po Sloveniji pa v Italiji je tudi bilo tekmovanje pa tudi v Avstriji je bilo svetovno drugače pa sem Štajerskimi frajtonarji igral tudi v Nemčiji pa tako tisto je bilo tudi v redu. Pa po Obali pa ... Ponavadi, če je kako predtekmovanje, da moraš se kvalificirati sploh z eno muziko ali pa dvema, pol pa si še ene dve, tri pustiš pa še kak finale, če je na koncu, da se odloči, te pa ... Ja. Jaz sem se še to sam nekaj po notah učil pa mi je šlo počasi, ker je na harmoniki, pač ni to tako kot na klavirju. Ja, sem imel, samo pol sem, on, učitelj je bil iz Avstrije pa nisem mogel hoditi tolikokrat tja pa še drago je bilo pa vse. Pol pa sem se sam in sem rabil kake pol leta, mislim, ne vem, čez zimo sem se učil, pol pa sem še vadil to muziko. Tako ker mi je že šlo na živce pa vse. Ja. Samo tudi če ne vadiš, hitro pozabiš, ne. Ja. Ja. Res je, pa pa ... Ful dosti kasirajo za uro ali pa za pol ure. Včasih, ko sem jaz začel, je bilo dvajset minut deset evrov, se mi zdi. Pa kaj si potem odnesel, nič, ne. Ja, ja. Pri kom pa jo, pri kom se je učil? Ja. Ja. Kaj pa si se kaj pa si pol šel delat, ko si nehal harmoniko igrati? Kateri že? Ker jaz sem tudi judo treniral. Ne vem, eno vem, da je imel ... Ja. Kdo pa, kdo pa te je navdušil ali pa ti je za vzgled bil? Ja. Ja. Ja. Ja. Pa Ronnie Coleman. Pa malo moraš imeti tudi genetsko, ne, nadarjen biti. Ja. Ali pa kak, kak ali pa ko vidim neke raperje. Pa sem gledal, ko brez majice rapajo pa so raperji pa so. Dol, izrezani vun. Pa niti na prehrano, na prehrano po moje ne gledajo pa kadijo pa vse, ja. Ja. Ja. To se je že večkrat zgodilo v toplicah. Pol pa pridejo eni dvajset kil manj pa Ja, ja. Ja. Mi pa samo koliko kil se vzdigne, čim več. Take pa so tudi redke, ki vprašajo. Ja. Danes to, ja. Ja. Ja, ja. So čudne. Skupaj. Ja. Ja, ja. Ja. Kaj pa si delal, ko je bila karantena, ko so bili fitnesi zaprti? Ja. Ni, ja. Ni isti občutek niti. Ali pa za hrbet odspodnji del. Tudi ne moreš. Ja. Ja. Jaz sem čisto čisto ven iz kondicije padel pa takrat sem še igrice špilal, ko jih drugače ne. Po pa sem šel na travo ven. Pa sem nekaj probaval počepe pa pushupe pa vse pa sem se zadihal takoj pa debel sem bil pa ni se mi dalo pa pobril sem se pa ... Ja. Pa malo si tudi mentalno zrastel v karanteni. Ja. Eh, to tako. Mi smo imeli. Ja. Ja, ja. Pa greš kam delat? Ja. Ja, ja. Koliko jih je bilo včeraj? Ja, to sem videl. Pa kake kolone so bile. Do mejah, dvanajst ur so stali. Ja. Ja. Ja. Pa so jim dali nazaj denar, ali kaj? Ja. Saj koliko jih je lahko, petsto, se mi zdi? Če sem čul nekaj, da Modrijani hodijo po tako po vaseh pa to pa v eno dvorano jih petsto spravijo pa koncert pa zaslužijo. Pač koliko jih gre, jih not spravijo. Ja, ja. Ja. Saj verjetno ga se ne držijo, ja, ker zadnjič, ko smo šli v picerijo s familijo pa tudi meter pa pol moralo biti pa pa maska pa vse, ne. Ja. Pa ti bi nosil med dvigovanjem? Ja, jaz bi za finto, da bi se prisilil do kraja. Ja, saj to glih. Pa še ... Ja. Ja, ja. Brez, ne. Pa zdaj še je pomanjkanja mask ali ni več? ne vem, v Rusiji sem čul, da imajo neke pa da bojo kar začeli pa da sploh ni, ne smejo. Ker kao neki zakoni so, da morajo priti do neke, ne vem, pa bojo kar preskočili vse to pa začeli cepiti. Ja. Ja. Saj to glih mene skrbi. Ker preživel, mislim, da ga bi, ne, ker sem toliko fizično pripravljen pa vse. Samo ja, pol pa ne vemo še, ne. Ja. Samo dobro, ko veš, da ko rečejo, da je deset okuženih toliko starih, kot sva midva, ne. Samo dobro pol pa veš, najini kolegi pa to, ko samo igrice špilajo pa sploh ne grejo na sonce pa se ne gibljejo pa to, ne. Potem pa si misliš, da sva midva še koliko bolj odporna od njih. Ko trenirava pa vse. Pa lavfamo pa ... Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Samo dobro, mi na fitnesu mogoče, še celo kateri, če ima, pa ne simptomov kaže, če so res tako fizično pripravljeni. Po pa vseeno lahko ti prineseš domov, ne, pa kaka babica dobi, ali pa kaj. Ja. Pa že zdaj vsakič, ko si malo prehlajen ali pa, pa lekadolov je baje zginilo, ne vem koliko zdaj med totim časom, ker so si vsi temperaturo zniževali. Samo kaj, kaj to, če si znižaš temperaturo s tableto, pač, ti, ko to študiraš bolj. Ja. Ja. Ker ko sem jaz jedel tisti Cold tri pa sem vzel pa nisem vedel, ne, da ti to zbija temperaturo, pa sem vzel pa sem bil štiri ure, sem se v redu počutil pa vse, pol pa me je začelo polivati pa ... Ja. Ja pa en. Res je, ja. Saj bomo zdaj videli, ko bojo šli v srednje šole en mesec. Sestra je že pravila, da morajo neki dve maski imeti pa pet minut prej samo da pridejo, pa to. Kaj pa ovi, ko so iz Ormoža pa to? Pa bojo stali na ulici, eno uro ga čakali. Ja. Ja, ja. Toplota, ja. Pa vsi bolj prehlajeni. Ja, jaz isto mislim. Ali pa da bojo samo tisti razred, kao. Samo saj veš, kako je po hodnikih, ne, pa to. Pa imaš še neke druge kolege. Ja. Ja. Pa že jaz na faksu nisem nekaj odnesel, ne, kaj še pa le oni, ko se učijo pisati pa računati pa vse pol pa bojo prišli v srednjo pa jim bo četrtega razreda falilo, ne. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, te so oni imeli fraj, ali kaj. Ja, lepo. Mi smo vsaj imeli v živo. Ja. Ja. Aja. Niste imeli urnika. Ja, ja. Mi nismo, nismo smeli snemati pa nič, pač če si bil tam, si bil, niso pustili profesorji, da bi jih ... Ne vem, zakaj. Samo vi imate za plačati, ne, te pa je to malo bolj razumljivo, da ne zdaj ti samo denarje vzamejo pa ... Ja. Res. Ja. Pa niso nič komplicirali ali pa ni opazil. Ja. Katere smeri pa so še tam na vašem faksu? Ja. V kakem smislu? Ja, ampak za zdravstvo pač specifično, ali kaj? Aja, aja. Ja. Pa to je vse samoplačniško? Samo zakaj bi pa te nekdo šel na vaše programiranje namesto na Feri? Pač kje je razlika? Ja. Ja, pa še za stanovanje pa vse, ne. Ja. Kaj pa te, če bi jaz na primer šel kam drugo državo, kako bi to gledali na mojo diplomo? Ja. Ja. Ne vem, zdaj ko delam muziko, bi še rad izdal neke projekte, da je zaključeno, pa da si spremenim ime pa to, da ko vpišejo v Google, veš, moje ime, ne, da da že vrže projekte pa artist pa vse tako na desni strani. Ko sem videl, ko ima on to, oni Emiljo AC, veš, ko ona muzika Trava, kdo je dal ta vid, ti? Zadnjič? No, tota, ja. V glavnem on ima tudi, on je tako dropnil out šole pri šestnajstih, ko je rekel, da ni mogel enega v redu beata narediti v srednji. Pa je dropnil out pa prouducira Emkeju pa vsem tem pa bog ve komu še. Ja. Saj to glih, ja. Samo ... Res, ja. V tem moraš biti, ja, ker jaz nisem v tem, on pa se je družil z vsemi temi pa so basket špilali pa, ne vem, kadili, ali kaj so delali pa to pa ... Ma naredi beat pa enemu je bilo všeč pa je že bil notri, ne. Po pa še poznajo ti ove, ko znajo miksati pa masterati pa vse. Pa on samo naredi beat, on posname, pol pa kaka kvaliteta je, bo že en drugi porihtal, ne. Jaz pa ne nikogar poznam, te pa ... Ja. Samo bi mi bilo čudno si narediti drugi profil, pol pa mi vse tote prijatelje kaže, ko imam s prvega profila. Pol da bom jaz zdaj tam nekaj se slikal pa ne vem, to mi je ... Malo mimo. Bolj sem študiral, da bi pač jaz dal muziko vun pa na vse te platforme pa vse pa neki marketing bi že naredil, ne. Ampak pač kateri jo bo poslušal, bo, ne. Pa tudi, če dam prvo ven, pa da ni nekega odziva, kaj je čisto verjetno, ne, pa še eno drugo pa tretjo ven. Po pa, ko bo na tretjo odziv pa bojo šli nazaj pa še bo tam ziher par v redu muzik gor. Ja. Pa jaz tudi, ko sem mislil eno dati na, zbrisati dol, pa sem zdaj videl, da ima dvesto petdeset ogledov pa lepo mi gre watch time gor, da, da me v algoritem malo spravi. Ja. Saj to glih, ja. Ja. Koliko pa? Ja, ja, dva. Ja, pač, saj verjetno imajo vers na muziki pa še te pridejo zraven. Ja, ja. Pa te takoj vzdigne, ne. Res, ja. Nič, bomo videli, kaj bo iz tega, ne. Dobro te. Se vidimo.